frú forseti ég mæli hér fyrir breytingartillögu við frumvarp til laga um listamannalaun hér er ekki um neina efnislega breytingu að ræða heldur lagfæringu á bráðabirgðaákvæði eitt en það skorti á samræmi milli talna um fjölda mánaðarlauna á árunum tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og ellefu þannig að með þessari tillögu er eingöngu verið að

lögin í heild sinni séu í samræmi innbyrðis ekki er því um efnisbreytingu að ræða heldur í raun og veru bara lagfæringu á tölum sem virðist hafa átt sér stað í vinnslu það er frá frumtillögum og þar til endanlega var gengið frá hlutum og skiptingu milli ára þannig að frú forseti